Nie zgadzam się z moim szacownym przedmówcą, panem posłem Markiem Migalskim, który mówił, że można by zrozumieć zniknięcie polityka, chociaż nie można tego zaakceptować.